Prin adoptarea și promovarea de acte normative, Parlamentul European a sprijinit și sprijină orice măsură care vine în ajutorul celor care luptă contra violențelor împotriva femeilor. Salut raportul celor două colege, care propune extinderea domeniului de aplicare a directivei în vigoare, astfel încât să existe posibilitatea protejării atât a femeilor care au fost victime ale diferitelor forme de violență cu autor identificat, dar și a copiilor sau a altor adulți din anturajul victimelor. Consider benefic și faptul că raportul propune ca ordinul european de protecție să poată fi aplicat tuturor victimelor criminalității, dar și martorilor, victimelor terorismului și crimei organizate, indiferent de vârsta sau sexul lor, când există un agresor identificat. Nu în ultimul rând, consider că autoritățile competente trebuie să țină cont de nevoile victimelor, în special în cazul în care este vorba de persoane vulnerabile, cum ar fi minorii sau persoanele cu dizabilități.